Herr Präsident! Europa wird nach dieser Krise auf jeden Fall ein anderes sein, die Frage ist nur Welches?

Ich glaube, wenn wir den nötigen Mut an den Tag legen, dann können wir auch mehr Europa schaffen und wie gesagt das eigentlich, was von uns erwartet wird. Deshalb fordere ich auch von der Kommission und dazu finde ich leider in Ihrem Arbeitsprogramm 2012 sehr wenig dass sie mit mehr Mut an die Sache herangeht.

Nur wenn wir die Regeln, die wir gemeinsam geschaffen haben, richtig implementieren würden, dann wären wir heute nicht hier, wo wir sind.

Wenn die Kommission in den letzten zehn Jahren darauf geachtet hätte, dass das eingehalten wird, dann hätten wir nicht diesen Vertrauensverlust, mit dem jetzt alle Staaten kämpfen.

Und für diesen Vertrauensverlust sind auch wir, auch die Europäische Kommission, leider verantwortlich.

Die Kommission traut sich nicht, mit dem Finger darauf zu zeigen, wo es wirklich weh tut.

Wir haben wunderschöne Regelungen, nur manche Mitgliedstaaten halten sich überhaupt nicht daran.

Hätten wir die alten Regelungen richtig umgesetzt, so würden wir das nicht brauchen.